virðulegi forseti árið tvö þúsund og níu fyrir kosningar sagði sjálfstæðisflokkurinn í sínu kosningaefni ábyrg leið að upptöku evru árið tvö þúsund og þrettán segir sjálfstæðisflokkurinn í sínu kosningaefni kynningarefni sem segir fyrir um það hvað hann ætli að gera á næsta kjörtímabili að hann ætli að vera með þjóðaratkvæðagreiðslu um aðild að evrópusambandinu á kjörtímabilinu hláturinn sem varð hér áðan þegar ég rifjaði þetta upp af hálfu þingmanna sjálfstæðisflokksins staðfestir það að kosningaútgáfa sjálfstæðisflokksins er ekki meira virði en skeinipappír og það hefur verið staðfest hér í öðru lagi vil ég líka nefna það að hláturinn hér áðan segir mér það líka að háttvirtum þingmönnum sjálfstæðisflokksins er

það opinberist hér að orð formanns þeirra séu algerlega ómarktæk þar sem hann hamraði á þessu sama í aðdraganda kosninga þá vitum við það að þingmenn sjálfstæðisflokksins eru stoltir af þessu þá er það komið fram